Máme nyní možnost a dle mého soudu i povinnost zajistit pracujícím co nejsilnější práva a všem občanům udržitelnou dopravu a co nejlepší bezpečnost na silničních komunikacích. Můžeme samozřejmě vnímat tato témata ideologicky, ale jsem primárně toho názoru, že implementace těchto bodů je zcela v souladu s náplní práce jediné přímo volené instituce Evropské unie, tedy Evropského parlamentu. Je tedy velmi žádoucí, aby pozice Evropské parlamentu byla co nejprogresivnější a mířila do budoucnosti, ve které nejsou zájmy občanů a planety dány na druhou kolej. Zabýváme se tu komplexními problémy, které však, pokud nebudou řešeny, mohou vést ke katastrofálním důsledkům. Můžeme hodně přispět k lepší kvalitě života a doufám, že si tuto možnost nenecháme vzít. To, co předvedla Komise, je začátek. My to musíme udělat lepší.